Această nouă directivă răspunde unei probleme reale a cetățenilor români și europeni care, cu toate că beneficiază de libertatea de mișcare în interiorul Uniunii Europene, trebuie să se supună regulilor a 27 de sisteme judiciare. Este nevoie de mai multă armonizare între sistemele judiciare atât civile, cât și penale din statele membre, iar primul pas în această direcție este stabilirea unor standarde comune în ceea ce privește informarea acuzaților. De mult ori, persoanele acuzate nu cunosc nici limba și nici drepturile conferite de legislația națională a statelor membre, iar acest lucru poate conduce la abuzuri.

Dreptul la interpretare și la traducere, precum și cel de a fi informat cu privire la drepturi și obligații sunt fundamentale și ele trebuie să constituie standarde minime obligatorii în toate statele membre.